Ma egy nagyon fontos témáról van itt szó, amelynek kapcsán teljesen világosan ki kell mondani azt, hogy a második világháborút követően egyetlen lehetséges megközelítésként kizárólag a zéró tolerancia létezhet az antiszemitizmussal szemben.

A zsidó közösség tagjai biztonságban élnek, gyakorolhatják vallásukat és megélhetik az identitásukat. Ennek biztosítása, amellett, hogy alkotmányos kötelezettség, egyben erkölcsi kötelességünk is. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon virágzik, és ma reneszánszát éli a zsidó kultúra, a zsidó emberek és családok biztonságban érzik magukat és ápolják az örökségüket. Ezzel szemben Nyugat Európában nő a zsidó közösségek elleni erőszakos cselekmények és támadások száma. Amellett, hogy minden ilyen támadást határozottan el kell ítélni és vissza kell utasítani, beszélni kell arról is, hogy a radikális muszlim antiszemitizmus európai megjelenése és terjedése hozzájárul az antiszemita támadások számának növekedéséhez. A nyugat európai zsidóság elleni támadások tehát még egy indokot jelentenek arra, hogy az illegális migráció ellen határozottan fellépjünk.